Ja, hvala lepa. Zdaj. Mogoče s se mislim, sva se razumela, ampak vendar v tem odgovoril se mi zdi, da greste vi v eno drugo smer kot jaz. Zdaj, kar se tiče omenjenih pooblastil, ki ste jih, zdaj na koncu izpostavil, tukaj, verjetno ne bova prišla skupaj oziroma je zelo pomembno, kdo ima ta pooblastila in zakaj jih jih ima. Namreč, v nekaterih zadevah, če samo izpostavim, Sovo, vam lahko zagotovim, da bi marsikaj lahko že delali za, danes na tem področju, pa se veliko bolj ukvarjajo z lastnimi državljani, kar pa je zelo narobe. Zdaj ko sem govorila o sredstvih, seveda ste pač povedali tudi o tem, da je pač so policisti pridobili te zneske, in tako naprej, ampak po drugi strani pa, verjetno vi dobro veste, ampak pomembno je pa tudi za širšo javnost, da so s tem, zapadli v višji, bom rekla dohodkovni razred in s tem bojo marsikaj od tega, kar ste dobili, praktično izgubili. Tako da ta rešitev glih ni bila najbolj posrečena in jaz upam, da, boste tokom, časa to tudi ustrezno odpravili, popravili, kajti na neki način dajemo, po drugi strani pa zopet jemljemo. Ampak tukaj ne gre toliko za vas. Mene zanima, dejansko v v finančno gledano, nočem, nočem katera oprema, absolutno je to pač, nekaj, kar verjetno ni za širšo javnost, pa vendar, poglejte, sosedje so opremili, ne vem, avtomobile, posamezne policiste z dodatno opremo. Zdaj, jaz sem seznanjena, da vas tudi na primer Interpol obvesti o tem, da, pride do posameznih novih oblik orožja, v sosednji Hrvaški so takšno obliko našli in Interpol je to sporočil to vsem, državam. Jaz ne vem, če so Slovenci kdaj kaj takega našli, ampak ali so naši policisti dovolj zavarovani, ko govorimo o tem, da se soočajo s hudim organiziranim kriminalom, ki očitno uporablja vedno in vedno nove prijeme.